Krajina z ekonomického hľadiska dosiahla istý stupeň makroekonomickej stability a tiež sa úspešne posunula dopredu v zmysle napĺňania politických kritérií stanovených na kodanskom samite alebo kodanskom zasadnutí Rady. Je však potrebné vyvíjať ďalšie úsilie, a to najmä v oblasti posilnenia postavenia právneho štátu vrátane reforiem súdnictva, je nevyhnutné rovnako pokračovať v nastúpenej snahe boja proti korupcii a organizovanému zločinu.

Dôraz treba klásť aj na uplatňovanie slobody prejavu a slobody médií. Namieste je tiež spolupráca s občianskou spoločnosťou, snaha o riešenie diskriminácie a sociálnu a ekonomickú integráciu minoritných skupín obyvateľstva vrátane Rómov. Regionálna spolupráca a korektné susedské vzťahy sú nepochybne jedným z ďalších predpokladov úspešného euro integračného procesu. Kolegyne a kolegovia, pán komisár, Čierna Hora vyvinula značné úsilie v snahe splniť kritériá stanovené pre úspešné začlenenie sa medzi európsku dvadsaťsedmičku, a je teda vhodné zvážiť priznanie štatútu kandidátskej krajiny.